virðulegi forseti ég kem hér upp til að bera fram fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra um bílaumferð og varpstöðvar fugla hvers vegna skyldi ég gera það jú ísland er jú fuglaparadís ekki síst á sumrin og á ferðum mínum um landið mörg undanfarin ár síðsumars hefur mér gjörsamlega ofboðið að aka um vegi sem liggja um varpstöðvar fugla og koma að þeim vígvelli sem oft á tíðum skapast þar einkum og sér í lagi við kríuvörp þar liggja dauðir ungar eins og hráviði á veginum eða við veginn og hafa greinilega orðið

fyrir fjölmargar fuglategundir sem koma hingað á sumrin og skapa hér mikið líf og eru okkur öllum til ánægju og yndisauka ég hef því talið ástæðu til þess að spyrja hvort ekki sé hægt að gera eitthvað í þessu til bráðabóta mér finnst að þetta geti ekki gengið svona því þetta er bæði til tjóns fyrir fuglastofnana og lífríkið þetta er líka okkur íslendingum til vansa út á við ekki síst með tilliti til erlendra ferðamanna sem koma hingað til lands og verða vitni að þessum ósköpum í sumar var þetta vandamál kannski ekki eins mikið og oft áður vegna þess að varp virðist hafa misfarist á mörgum stöðum einkum og sér í lagi hjá kríunni samt sem áður hlýtur það að lagast því náttúran gengur í sveiflum mig langaði því að koma hingað upp og bera fram eftirfarandi spurningar til hæstvirts samgönguráðherra fyrsta hafa samgönguyfirvöld gert ráðstafanir til að draga úr hættu á því að villtir fuglar verði fyrir bifreiðum í grennd við varplönd og uppeldissvæði á sumrin og þá hverjar ég á við á viðvörunarskilti upplýsingagjöf hugsanlegar hraðahindranir eða eitthvað með þeim hætti annars hafa stjórnvöld yfirsýn yfir staðsetningu og stærð varp og uppeldissvæða fugla við þjóðvegi landsins þriðja hafa farið fram rannsóknir á áhrifum bílaumferðar á varpstöðvar hér á landi